D'abord elle fait croire aux citoyens qu'ils peuvent être entendus par l'eurocratie, qui a cependant systématiquement refusé d'entendre leurs voix quand ils ont exprimé, par référendum, qu'ils ne voulaient pas de la construction du super État européen. Commencez donc par écouter les citoyens quand ils vous disent non ou quand ils vous disent stop.

Seront donc impitoyablement refusés, au nom des principes de libre circulation inscrits dans les traités, toute demande de protection de nos économies, tout frein à la mondialisation financiarisée dont nous subissons de plein fouet les effets dévastateurs, toute inversion des flux migratoires. Le même sort serait réservé à l'initiative qui tendrait à arrêter les négociations avec la Turquie, puisqu'on peut demander à la Commission d'agir mais qu'on ne peut pas lui demander de cesser d'agir. Si l'initiative recueille suffisamment de signatures, la Commission n'est pas obligée d'y donner suite, tout juste de justifier son choix. C'est vraiment une parodie de démocratie.